Warum Sie sich vor zwei Jahren so verhalten haben, wie Sie sich verhalten haben, kann ich nicht sagen.

Und deswegen brauchen wir mehr Zeit zur Beratung, Herr Kollege.